Criza economică și scăderea relativă a traficului determinată de aceasta nu face decât să amâne, pe termen scurt, adevărata problemă, respectiv dificultățile create de saturarea marilor noduri aeroportuare, precum și de potențiala saturare a aeroporturilor mici. Avem datoria să găsim soluții la problemele ivite pe moment, însă nu trebuie să pierdem din vedere rezolvarea problemelor de perspectivă. Parlamentul a solicitat Comisiei Europene un master plan coerent pentru creșterea capacităților aeroportuare. Un număr de aeroporturi europene au astfel de planuri, însă coordonarea lor la nivel european, în contextul cerului unic recent aprobat, este imperios necesară. Sunt convins că, prin crearea Observatorului European în noiembrie anul trecut, acest deziderat se va realiza în viitorul apropiat. Acest plan este esențial pentru dezvoltarea durabilă a sectorului transporturilor aeriene, sector vital pentru economia europeană.

Din acest motiv, chestiunea sloturilor trebuie să își găsească o rezolvare și la nivel internațional, cu sprijinul IATA, Eurocontrol și al tuturor actorilor interesați din acest domeniu.

Fără o analiză atentă, riscăm să prejudiciem în mod nepermis atât principiul concurenței, fundamental pentru economie, cât și companiile aviatice emergente, a căror dezvoltare depinde încă, din păcate, de regula utilizezi sau pierzi.